þingsályktun um rannsóknum á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á íslandi þetta er tillaga lögð fram af tuttugu og einum þingmanni úr öllum flokkum hér á þingi og vil ég byrja á því að þakka þann mikla áhuga sem þingheimur hefur sýnt þessu máli og fagna því að það sé nú komið á dagskrá en þessi tillaga var fyrst lögð fram fyrir réttu ári síðan á vorþingi tvö þúsund og ellefu en fékkst þá ekki rædd og var lögð fram að nýju í októbermánuði síðastliðnum tillaga er í sjálfu sér einföld felur í sér að iðnaðarráðherra verði falið að hefja vinnu við mat á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku við strendur ísland með áherslu á greiningu nýtingarkosta á þeim svæðum landsins sem ætla má að uppfylli hagkvæmnikröfur jafnframt því að byggja upp gagnagrunn sem almenningur hefði aðgang að og atvinnulífið um nýtingu sjávarorku stuðla að framgangi tækniþróunar á þessu sviði loks yrði kannað í þessari vinnu með hvaða hætti ísland gæti orðið aðili að alþjóðlegu samstarfi um nýtingu sjávarorku það er augljóst að hér er um framtíðarmúsík að ræða en þó er greinilegt þegar litið er til reynslu annarra þjóða að rannsóknir og þróun á þessu sviði varðandi nýtingu sjávarorku þeim fleygir nú mjög hratt fram það helst í hendur við aukinn áhuga á auknu fjárfestingar í

en þar er breytingin tröllaukin milli ára fjárfesting í nýtingu endurnýjanlegri orku var aldrei meiri en tvö þúsund og tíu sem við höfum nýjustu tölur eða yfir tvö hundruð og ellefu milljarða bandaríkjadala og jókst umfang þessarar fjárfestingar í grænni orku um þriðjung á milli ára vindvirkjun var einungis stunduð í örfáum ríkjum árið nítján hundruð níutíu er núna stunduð í áttatíu og þremur ríkjum sólarorkuframleiðsla er núna stunduð í fleiri en hundrað ríkjum á heimsvísu hafa nú þegar skapast yfir þrjú og hálfa milljón beinna starfa við endurnýjanlegan orkuiðnað og um helmingur þeirra er við lífrænt eldsneyti sjávarorkuframleiðsla er núna í þróun í meira en tuttugu og fimm ríkjum þar varð veruleg framþróun árið tvö þúsund og tíu þrjú ríki eru fremst í flokki hvað þetta varðar bretland kanada og bandaríkin en önnur fylgja þar fast á eftir það er athyglisvert þegar skoðaðar eru samanburðartölur frá öðrum ríkjum að víða í löndunum í kringum okkur er farin af stað opinber stefnumótun á þessu sviði bretar og írar standa þar framarlega í flokki

mjög hratt hann skapar núna um átta hundruð full störf en markmið breta er að árið tvö þúsund þrjátíu og fimm verði sjávarorkugeirinn búinn að sjá fyrir tæpum tuttugu þúsund störfum þar í landi í danmörku hefur ríkisstjórnin markað sér stefnu um að sjávarorkuvinnsla verði orðin fimm hundruð mega vöttum að umfangi í lok þessa áratugar spánverjar eru með markmið um hundrað mega vöttum árið tvö þúsund tuttugu og í þýskalandi er núna unnið að undirbúningi stefnumótunar á þessu sviði í bandaríkjunum hefur obama ríkisstjórnin nýverið á síðastliðnu ári aukið verulega fjármagn til þróunar og nýtingar sjávar og vatnsorku og eru þar margir tugir verkefna sem ýtt hefur verið úr vör í því skyni hér við land hafa litlar rannsóknir farið fram á hafstraumum og þar með sjávarorku við strendur utan fjarða á þeim stöðum þar sem straumar eru stríðir svo sem í röstum undan annesjum jafnframt hefur ekki verið mótuð stefna um slíkar rannsóknir til þess að meta orkumagnið eða nýtingarmöguleika vissulega má segja að við íslendingar höfum haft næga orku fram að þessu frá vatnsföllum og jarðvarma og hins vegar er það rétt að hingað til hefur tækni verið af skornum skammti til þess að stunda áreiðanlegar rannsóknir á þessu sviði hvort tveggja kann þó að vera að breytast það er alveg ljóst af umræðunni í þessum sal og í tengslum við rammaáætlun í tengslum við nýtingu náttúrusvæða sem og af stefnumótun landsvirkjunar að sá skilningur er smátt og smátt að ryðja sér til rúms að sá orkuforði sem við eigum í vatnsföllum og jarðvarma sé takmarkaður og það sé bæði skynsamlegt út frá náttúruverndarsjónarmiðum og efnahagslegum að horfa til fleiri orkukosta í framtíðinni ekki síst þeirra sem hafa lítil þekkt umhverfisáhrif í þessu sambandi líta margar þjóðir núna til vindorkunnar en sjávarorkan er sömuleiðis svið sem eðlilegt er að rannsaka mun betur en gert hefur verið nú vil ég slá þann varnagla að við getum alls ekki fullyrt það hér í dag a virkjun sjávarorku geti orðið ein af burðustugu atvinnugreinum á íslandi í náinni framtíð við höfum einfaldlega ekki til þess nægilega traustar upplýsingar en með hliðsjón af reynslu annarra þjóða er full ástæða til að kanna og það rækilega hverjir eru hagkvæmustu nýtingarkostir sjávarorku við íslandsstrendur og móta í leiðinni stefnu um það hvernig megi efla rannsóknir og þróun á þessu sviði það er athyglisvert að líta til reynslu þjóða eins og íra þar liggur fyrir tölfræði um það að heildarorka sjávarfalla strauma við írland sé áætluð tvö hundruð þrjátíu tel á ári sem er nálægt því að vera tvöfalt það heildarumfang sem mælt hefur verið fyrir vatnsafl og jarðvarma hér á landi nú er ekki hægt að fullyrða að aðstæður við ísland séu sambærilegar við írland hvað þetta varðar en það er þó hægt að nefna það að írland er einungis sjötíu prósent af flatarmáli íslands sem rennir stoðum undir þá skoðun að virkjun sjávarorku gæti orðið framtíðargrein sem um munar í orkubúskap íslendinga í greinargerð þessarar tillögu er fjallað um tillögu mikilvægi samstarfs opinberra aðila og einkaaðila um stofnun rannsóknarmiðstöðvar sjávarorku um uppbyggingu gagnagrunns um sjávarorku til almennra nota stuðning við tækniþróun og mikilvægi alþjóðasamstarfs á sviði nýtingar sjávarorku ég tel að nýting sjávarorku hefði margvíslega þýðingu fyrri íslendinga með henni fengist aðgangur að mjög stöðugri og öflugri orkulind sem unnt væri að nýta án umtalsverðra þekktra umhverfisáhrifa og ætti því ekki að valda sambærilegum ágreiningi og deilum eins og virkjanir til dæmis á vatnsafli

mikið óöryggi í orkuframboði rétt er að taka fram að enn hafa ekki komið fram óyggjandi vísbendingar um að virkjun sjávarfalla fullnægi almennt þeim kröfum sem gerðar eru um hagkvæmni og arðsemi hins vegar eru líkur á því að sjávarfallavirkjanir gætu verið hagkvæmar við tilteknar aðstæður slíkar aðstæður eru til að mynda að finna í mynni hvammsfjarðar þar sem fallastraumar eru miklir og hafa verið geti rannsóknarleyfi vegna hugsanlegrar nýtingar þar á vestfjörðum og hugsanlega fleiri stöðum á landinu þar sem afhendingaröryggi raforku er takmarkað gæti staðbundin raforkuframleiðsla komið í stað framkvæmda við að styrkja og eða tvöfalda flutningslínur til meginlandsins framkvæmdir við vegagerð og þverun fjarða gætu nýst sem hluti fjárfestingar í sjávarfallavirkjun aðalatriði þessa máls er það að hér er viðleitni til að fjölga stoðum í atvinnulífi framtíðarinnar draga úr einhæfni þess og fjölga valkostum í okkar orkubúskap það er rétt að vara við öllum stórveldisdraumum í þessu samhengi það er ekkert tilefni til þess að lofa stórkostlegri uppbyggingu

það er markmið þessarar tillögu sem ég vona að fái vandaða málsmeðferð hér í þinginu og að því loknu jákvæða meðhöndlun hér í þingsalnum ég vil síðan að lokinni þessari umræðu mælast til þess að tillögunni verði vísað til háttvirtrar atvinnuveganefndar þingsins